laga um breytingu á lögum um skaðsemisábyrgð númer tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt frumvarp þetta er samið í tilefni af því að eftirlitsstofnun efta eða esa tók til nánari skoðunar samræmi laga númer tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um skaðsemisábyrgð við tilskipun áttatíu og fimm þrjú hundruð sjötíu og fjögur e b e um sama efni ástæða könnunarinnar var að með dómi hæstaréttar íslands í máli númer sjötíu og níu tvö þúsund og tíu var felld hlutlæg skaðsemisábyrgð á tjóni bæði á framleiðanda og dreifingaraðila samkvæmt annarri málsgrein fjórðu greinar og tíundu grein laga um skaðsemisábyrgð telur esa það stríða gegn ákvæðum tilskipunarinnar en evrópudómstóllinn hafði árið tvö þúsund og sex komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði danskra laga um skaðsemisábyrgð sem leggja hlutlæga bótaábyrgð bæði á framleiðanda og dreifingaraðila hefðu verið andstæð ákvæðum tilskipunarinnar ákvæði íslensku laganna eru sambærileg að efni til danska löggjöfin og því er það mat esa að það þurfi að breyta íslensku lögunum að þessu leyti einnig er lagt til að ákvæði b

skaðabótaréttur byggist að mörgu leyti á sömu grunnreglum og þeim sem gilda í danmörku og dönsk dómafordæmi hafa mikla þýðingu innan skaðabótaréttar hér á landi í því skyni að halda því lagasamræmi sem er á milli ákvæða dönsku laganna og þeirra íslensku er í frumvarpi þessu höfð hliðsjón af dönskum lögum um skaðsemisábyrgð eins og þeim var breytt í kjölfar úrskurðar evrópudómstólsins